Die angeblich ersten freien Wahlen im Herbst dieses Jahres sind blanker Hohn.

Viele sind in das benachbarte Bangladesch geflohen und werden dabei oft brutal verfolgt. Ich begrüße ausdrücklich die Bereitschaft von Bangladesch, unsere EP Delegation für Südasien zu einer Untersuchungskommission in das Land hineinzulassen. Wir werden Morgen nach Dhaka fliegen, um uns in Cox's Bazar und in der Bandarban Region aus erster Hand zu informieren.

Die Europäische Union muss konsequent an der Ablehnung des Verhaltens der Burmesen festhalten, bis dort endlich Fortschritte in Sachen Demokratie spürbar sind.